Panie Przewodniczący! W ostatnim czasie otrzymałem liczne listy oraz e maile od polskich pracowników kolei, kolejarzy, którzy wykazują zaniepokojenie w związku z opracowywaną dyrektywą, obawiając się w szczególności utraty pracy oraz wskazują na liczne zagrożenia, choćby związane z bezpieczeństwem komunikacji kolejowej, które ta dyrektywa może paradoksalnie spowodować.

Kompletne otwarcie i liberalizacja rynku kolejowego w Unii stawia, zwłaszcza te nowe państwa, które jeszcze nie są w pełni przygotowane do konkurowania z bogatszymi państwami Unii Europejskiej, w znacznie gorszej sytuacji. Przedsiębiorstwa, choćby te polskie, nie są bowiem wystarczająco i dość przygotowane, by przetrwać tę rynkową walkę z zachodnioeuropejską bogatą konkurencją.

Dalsza prywatyzacja oraz rozdrobienie rynku wcale nie wpłynie korzystnie na jakość oferowanych usług ani na ich bezpieczeństwo. O wiele ważniejsze mogłyby okazać się roztropne i rozsądne inwestycje w infrastrukturę, jednak tutaj Komisja Europejska nie była w stanie przeznaczyć większych środków na budowę połączeń, na przykład w Europie Środkowo Wschodniej. Unijnych urzędników nie interesują miejsca pracy, nie interesują ich uwarunkowania i specyfika poszczególnych krajów, która jest przecież różna też w kontekście rynkowym kierują się neoliberalnym dogmatem oraz sztuczną chęcią unifikacji wszystkiego, czym mogą doprowadzić wiele drobnych, dobrze działających rynkowo spółek do upadku.